Wir haben zuständige Prüfstellen auf europäischer Ebene, wir haben zuständige Prüfstellen auf nationaler Ebene, wir brauchen aber auch die notwendigen Instrumente für diese Prüfstellen auf allen Ebenen, damit überprüft werden kann, ob diese Mittel korrekt eingesetzt werden, mit dem Ziel,

Wir sollten aber auch darüber nachdenken, mit welchen Instrumenten wir bisher versucht haben, Korruption und Betrug zu bekämpfen, die aber wenig erfolgreich waren. Das heißt, wir sollten auch darüber nachdenken, diese Mittel durch andere, neue Mittel zu ersetzen und derartige Mittel nicht mehr anzuwenden. Ich sage das deshalb, weil wir unlängst im Innenausschuss im Zusammenhang mit der neuen Verordnung zum Migrations und Asylfonds diese Debatte auch geführt haben und hier den Vorschlag gemacht haben, dass endlich aufgehört wird mit diesen angekündigten Kontrollen, wo sich jeder auf alles vorbereiten kann.

Ich möchte abschließend den Ratsvorsitz, der das auch zur Priorität erhoben hat, ersuchen, dieses Instrument neu aufzunehmen und diese unangekündigten Kontrollen einzuführen und nicht mehr die ungeeigneten Instrumente der lange vorangekündigten Kontrollen fortzusetzen.